virðulegur forseti ég vil sérstaklega

fyrir að höggva á afar erfiðan hnút og stuðla hér að því að þingið komist aftur á réttan kjöl og við getum haldið umræðunni áfram þannig að sómi sé að fyrir okkur öll og fyrir þingið ég þakka honum fyrir hans atbeina með virðingu þingsins að leiðarljósi og lýsi ánægju minni með það samkomulag sem náðst hefur ég vil jafnframt nefna sérstaklega að í þeirri sýn sem þar er undir felst að menn vilji gjarnan hittast í nefndaviku það er forustumenn flokkanna til að skoða fleti á þeirri efnislegu stöðu sem er í spilunum og þá möguleika á því að menn geti nálgast til einhverrar farsældar fyrir málið í heild en ekki